virðulegi forseti

frumvarpið er samið í velferðarráðuneytinu í samvinnu við geislavarnir ríkisins með þessu frumvarpi er lögð til mesta breyting sem orðið hefur á lögum um geislavarnir ríkisins frá setningu þeirra á árinu tvö þúsund og tvö frumvarpi á tekur einkum mið af breyttum áherslum á alþjóðlegum vettvangi geislavarna svo sem innan alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar og innan evrópusambandsins lög um geislavarnir voru sett árið tvö þúsund og tvö lögunum er ætlað að tryggja nauðsynlegar öryggisráðstafanir gegn geislun frá geislavirkum efnum og geislatækjum í því skyni að takmarka skaðleg áhrif geislunar samkvæmt lögunum skal markmiði þeirra náð með markvissum aðgerðum meðal annars eftirliti með allri meðferð geislavirkra efna og geislatækja athugunum og rannsóknum vöktunum á geislavirkum efnum í umhverfi viðbúnaði við geislavá og fræðslu og leiðbeiningum um geislavarnir

meginbreytingin sem felst í frumvarpinu er sú að í stað þess að miða geislavarnir við ákveðna starfsemi svo sem heilbrigðisþjónustu eða iðnaðarstarfsemi er lagt til að geislavarnir taki mið af mismunandi geislunaraðstæðum með þessari nálgun eru sett fram mismunandi viðmið sem fara skal eftir í geislavörnum og við eftirlit þá er lagt til í frumvarpinu með tilliti til almannaheillasjónarmiða að íblöndun geislavirkra efna við framleiðslu matvæla fóðurs leikfanga skartgripa og snyrtivara verði alfarið bönnuð jafnframt er lagt til að innflutningur á vörum sem framleiddar hafa verið með framangreindum hætti bæði bannaður af öðrum breytingum sem lagðar eru til í frumvarpinu má nefna að nýjar reglugerðarheimildir til handa ráðherrum um afmarkaða þætti geislavarna svo sem um förgun geislavirks úrgangs auk þess sem lagt er til að lögfest verði að við eftirlit með notkun jónandi geislunar verði tekið mið af þeirri áhættu sem notkuninni fylgir þá er lagt til að ákvæði um að ráðherra skipi geislavarnaráð verði fellt brott reynslan sýnir að ekki er lengur þörf á slíku ráði þar sem fagþekking innan geislavarna ríkisins er umfangsmikil og til mikillar fyrirmyndar

sviðinu sem nauðsynlegt þykir að innleiða hér á landi að mati þeirra sem gerst þekkja það er því von mín að frumvarpið hljóti afgreiðslu á þessu þingi ég leyfi mér hér að lokum virðulegi forseti að leggja til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar velferðarnefndar og til annarrar umræðu